Environ 120 journalistes, défenseurs des droits humains et dissidents pacifiques sont emprisonnés aujourd'hui à Cuba.

Selon les normes internationales relatives aux droits humains, José Daniel Ferrer ainsi que tous les autres prisonniers ont le droit de connaître les raisons de leur détention et d'avoir accès à un procès équitable. J'invite donc les autorités cubaines à respecter ces lois internationales et à mettre fin aux attaques constantes contre les personnes qui exercent leur liberté d'expression.